Ci, którzy pracę mają, w większości pracują na czas określony lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. Coraz bardziej nasila się zjawisko wyzysku stażystów, jako taniej lub nawet darmowej siły roboczej. Istnieje olbrzymie zagrożenie, że wielu młodych, którzy są obecnie bezrobotni, pozostanie nimi na stałe. Uzależnienie od pomocy państwa w połączeniu z nieporadnością życiową prowadzi takie osoby do trwałego wykluczenia z rynku pracy. Konieczne jest podjęcie skutecznych i efektywnych działań. Poprawa dostępności i jakość ofert przyuczania do zawodu na wszystkich poziomach nauczania powinna stanowić bardzo ważny element strategii na rzecz zatrudnienia, by wypełnić około cztery miliony stanowisk w Unii Europejskiej nieobsadzonych z powodu niedopasowania umiejętności. Należałoby również wdrożyć pomysł ze sprawozdania pani Skrzydlewskiej, by Komisja Europejska wraz z rządami państw opracowały roczne plany koordynujące...